Señora presidenta, la Resolución de hoy pide una vez más que la Unión Europea apoye la labor del representante especial del secretario general de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental y, para ello, deberá hacer efectivo el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. El martes que viene se reanudará el juicio a los presos de Gdeim Izik, en el que observadores independientes han destacado graves violaciones de la legislación internacional, empezando por la Convención contra la Tortura un juicio político contra el pueblo saharaui y su anhelo de independencia. La Unión Europea debe actuar y suspender sus acuerdos con Marruecos, tal y como exige incluso el Tribunal de Justicia, hasta que este no cese en su ocupación y colonización del pueblo saharaui. La legislación internacional y la Carta de las Naciones Unidas son claras solo un referéndum de autodeterminación puede poner fin al expolio y al destierro del pueblo saharaui.